Doamnă președintă, avem o datorie față de cetățeni pentru combaterea sistemelor fragmentate fiscal, în care multinaționalele sunt cele care nu plătesc deloc impozit sau plătesc mult mai puțin decât IMM urile.